ég er hér staddur í ræðustól alþingis til þess að ræða eitthvað það mikilvægasta mál sem ég hef flutt og eitt það mikilvægasta málefni sem snýr að samgöngum í landinu hvar sem maður er staddur úti á landi eða jafnvel hér í höfuðborginni eru flestir sammála má að að flugvöllurinn í vatnsmýrinni er

samgöngumannvirki og stærsta samgöngumál allra landsmanna ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum í huga orðið eða setninguna eða orðin allra landsmanna þetta er málefni sem snýr að öllum landsmönnum í skoðanakönnun hafa áttatíu og tvö prósent allra landsmanna lýst yfir vilja til þess að flugvöllurinn verði áfram í vatnsmýrinni sjötíu og þrjú prósent reykvíkinga

skrifuðu undir sérstaka áskorun til borgaryfirvalda og alþingis um óskerta flugstarfsemi til framtíðar í vatnsmýri bent er á mörg tilvik ef flugvöllurinn fari sem geta skert aðgengi sjúkra og farþegaflugvalla og bent á þær afleiðingar sem brotthvarf flugvallarins getur haft í för með sér þrátt fyrir þessa staðreynd hafa borgaryfirvöld stigið fram og lýst því yfir að þeirra vilji til þess að flugvöllurinn hverfi úr vatnsmýrinni hafi ekki breyst borgarstjóri nefndi það í viðtali við ríkisútvarpið þegar hann var spurður út í undirskriftasöfnunina og reykjavíkurflugvöll þá sagði hann við skulum ekki gleyma því eða reyndar sagði hann orðrétt síðan megum við ekki gleyma því að réttur sveitarfélaga réttur reykjavíkur til þess að skipuleggja sitt land er tryggður í stjórnarskrá íslands með öðrum orðum þrátt fyrir vilja meiri hluta landsmanna samkvæmt skoðanakönnun þrátt fyrir einhverja stærstu og mestu undirskriftasöfnun sem farið hefur verið í á íslandi sé þetta einkamál reykvíkinga eða borgaryfirvalda

sem nefndur er í stjórnarskránni

með almennum lögum þar segir að sveitarfélög megi ráða sínum málefnum sjálf eftir því sem lög ákveða með öðrum orðum þessi vernd sem tiltekin er í stjórnarskrá er nú ekki stærri og merkilegri en það að við hér á alþingi getum takmarkað hana með almennum lögum þeir sem vilja halda flugvellinum eða að flugvöllurinn fari burt tala mikið um sátt sé nauðsynlegt að ná einhvers konar sátt í málinu hingað til því miður virðist mér að sáttin sé eingöngu í aðra áttina þeir sem eru sammála þeim eigi með einum eða öðrum hætti að lúta þeirra vilja og þar með sé sátt samkvæmt þeirra skilgreiningu komin á það var boðað til samráðsvettvangs við bæjaryfirvöld á akureyri að nú skyldi nú heldur betur verið talað saman akureyringar hafa ítrekað kallað eftir þessum samráðsvettvangi af einhverjum ástæðum hefur aldrei verið til hans boðað þrátt fyrir ítrekaðar óskir þess efnis þannig er sáttin nú hef ég lýst því yfir í stuttu máli

landsins sérstaklega landsbyggðarinnar að sjálfsögðu er í hnút það virðist ekki vera hægt aðra af aðalflugbrautum vallarins yrði áætlunarflugi í vatnsmýrinni sjálfhætt ég held að það sé rétt af hverju stöndum við frammi fyrir þessu vandamáli af einni ástæðu það er vegna þess að borgaryfirvöld í reykjavík líta þannig á að þetta sé þeirra einkamál það er bara það sem má lesa úr svari borgarstjóra þegar hann fullyrti að skipulagsvaldið væri hjá reykvíkingum þrátt fyrir undirskriftasöfnun um sjötíu þúsund íslendinga það af komið fram tillögur um að ákvörðun verði tekin í þjóðaratkvæðagreiðslu ég styð þá tillögu ég held að hún sé góð en hvernig verður með þá þjóðaratkvæðagreiðslu ef borgaryfirvöld ætla að virða hana að vettugi og ætla aftur að vísa í þá vernd sem kemur fram í stjórnarskránni ekki mikið því miður

það sé þeirra að taka ákvörðun um framtíð reykjavíkurflugvallar ég held að það sé eðlilegt ég held að ef við berum reykjavíkurflugvöll saman við keflavíkurflugvöll sem ég tel að séu sambærilegir flugvellir jafn mikilvægir þó annar þeirra gegni að sjálfsögðu millilandaflugi að mestu leyti en þar er það þannig að skipulagsvaldið er ekki í höndum sveitarstjórnarfulltrúa reykjanesbæjar að sjálfsögðu ekki það sé ríkisins að hlutast til um hvernig

skipulagsvaldið eða sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga er en hugsum nú aðeins málið getur verið að þessi réttur sé nú þegar takmarkaður á ýmsan hátt í lögum það þarf ekki að leita lengi ég er búinn að nefna hvernig farið er með keflavíkurflugvöll

og þingvellir hvernig er með þá er það á hlutverki sveitarstjórnarmanna þar að ákveða hvernig við förum með þennan dýrmæta stað þjóðareign allra landsmanna nei alþingi hefur skipað nefnd þingvallanefnd til þess að hlutast til um þau málefni að sjálfsögðu í góðri sátt við allt og alla sveitarstjórnarfulltrúa ég vil taka það sérstaklega fram að það er mjög skýrt kveðið á um það í mínu frumvarpi að það verði að sjálfsögðu borið undir sveitarstjórnarmenn hér hvernig eigi að fara með þetta skipulag en endanlegt ákvörðunarvald sé að sjálfsögðu í höndum alþingis lýðræðislega kjörinna fulltrúa allrar þjóðarinnar það er mín skoðun við takmörkum vald sveitarstjórnarfulltrúa á ýmsan hátt í náttúruverndarlögum ef einhverjum mundi detta í hug að reisa olíuhreinsunarstöð til dæmis í arnarfirði væri það þá algjörlega á forræði þeirra sem sveitarstjórnarfulltrúa sem þar réðu hvort af henni yrði mundu ekki þingmenn úr hvaða flokki sem er vilja hafa einhverja skoðun á því hvort sú stöð ætti að verða að veruleika ég nefni sem dæmi innanríkisráðherra hefur boðað það reyndar frestað sem ég tel ágætt að lækka viðmiðunarmörk varðandi útsvar það er gefa sveitarfélögum kost á því aðra lægra heldur en hið svokallaða viðmið er af hverju höfum við svona viðmið í almennum lögum af hverju erum við að takmarka valdið jú vegna þess að það eru hlutir sem eiga að vera á færi allra landsmanna eða kjörinna fulltrúa þeirra til að hlutast á um ég veit vel að þetta er mjög viðkvæmt mál og margir stukku upp á nef sér þegar ég nefndi þetta að það væri eðlilegra ég fékk að heyra það að ég vildi taka allt skipulagsvaldið af reykvíkingum það er ekki ætlunin innan girðingar á skilgreindu svæði tel ég eðlilega að það sé í höndum okkar hér á alþingi að ákveða um framtíð reykjavíkurflugvallar mig langar aðeins að benda hér á nokkrar staðreyndir flestar af þeim er að finna á síðunni lending punktur is þar er málstaður þeirra sem vilja berjast fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í vatnsmýrinni helst tilgreindur þar er bent á að um sex hundruð til sjö hundruð sjúkraflug komi árlega til reykjavíkur með sjúklinga margir fari beint inn á skurðarborðið og eigi fluginu lífið að launa þar er líka bent á að reykjavíkurflugvöllur tryggi öryggi landsins í heild það má flytja lækna lögreglu sérsveit björgunaraðila og búnað fólk og fleira fyrirvaralaust hvert á land sem er þar er bent á að vegna breytilegra vinda og landslags er flugvöllur í vatnsmýrinni raunhæfasti og öruggasti kosturinn í flugvallarmálum höfuðborgarinnar um það séu allir sérfræðingar

að hægt sé vegna áætlunarflugs í vatnsmýri geti íslendingar stundað nám þvert á landshluta byggt upp atvinnulíf

benda á að án flugvallarins sé samtenging við atvinnulífið

er stutt frá í neyðartilvikum er hægt að bregðast satt á og senda neyðarbúnað og sérfræðinga hvert á land sem er stutt frá vatnsmýri eru höfuðstöðvar slökkviliðs og sjúkrahús og fleira viðbragðstími

sjúkrahúsið er skammt frá flugbrautinni

flugvöllurinn sé nauðsynlegur í blindflugi í slæmum veðurskilyrðum geta þyrlur ekki lent við sjúkrahúsin og treysta á aðflugsbúnað reykjavíkurflugvallar flugvöllurinn sé því lykilatriði í óskyldri þjónustu þyrlusveitar landhelgisgæslunnar störfin sem mundu glatast ef völlurinn færi úr vatnsmýrinni það er bent á að við flugvöllinn starfi mikill fjöldi fólks við flug viðhald flugstjórn afgreiðslu kennslu svo mætti lengi telja störf í flugi séu góð og krefjast menntunar og reynslu því miður stendur til að flugnám verði fært af flugvellinum ég held að það hafi verið röng ákvörðun það er bent á mikilvægi flugiðnaðar í reykjavík það er hægt að senda blóðgjafir með hraði viðkvæmar vörur og árlega fari um sjö hundruð tonn af vörum um reykjavíkurflugvöll það eru tvö tonn á dag allt árið um kring þessar vörur þoli enga bið þurfi að komast strax á áfangastað flogið með mikilvæg matvæli vítt og breitt um landið alla leið til grænlands það sé auðvelt að tryggja ferskleika það er bent á að víða um heim noti ferðamenn lestarkerfi til ferða innan lands ekkert slíkt sé á íslandi og flugið komi í þess stað flugið sé forsenda fyrir afskekktar byggðir landsins til þess að byggja upp myndarlega ferðaþjónustu sem treystir á flugsamgöngur frá borginni bent á að flugið sé eitt af hryggjarstykkjum hagkerfisins það séu níu þúsund og tvö hundruð störf sex komma sex prósent af landsframleiðslu verðmætasköpun hvers starfsmanns í flugþjónustu á íslandi séu sextán milljónir króna

það er líka bent á að framlag flugrekstrar til landsframleiðslu sé hærra en í noregi og svíþjóð það er minni mengun með auknu flugi minni eldsneytisneysla minni slysahætta fegurra umhverfi minna vegslit ég er að benda hér og lesa upp þau fjölmörgu rök sem standa fyrir því að flugvöllurinn verði áfram í vatnsmýrinni það hefur verið sett af stað nefnd sem á að finna flugvellinum stað á höfuðborgarsvæðinu að vissu leyti er það undarlegt vegna þess að eini raunhæfi kosturinn er jú í vatnsmýrinni ekki satt einhverjir hafa nefnt hólmsheiði það sé átt að reisa flugvöll á hólmsheiði hún er lífseig sú hugmynd þrátt fyrir að fyrir löngu sé búið að sýna fram á það að það sé með öllu óraunhæfur kostur það er bent á það að nothæfisstuðull hólmsheiðarvallar yrði um níutíu og tvö komma átta prósent sem mundi þýða að flugvöllurinn yrði lokaður um tuttugu og átta daga á ári það er grafalvarlegt mál það þarf ekki að útskýra það held ég sérstaklega fyrir þingmönnum vegalengdin frá hólmsheiðarvelli að landspítalanum yrði sautján kílómetrar á móti sextíu og fimm kílómetrum það er rúmlega tíu sinnum lengri leið sjúkravélar gætu ekki lent tuttugu og átta daga á ári þá yrði að fara til keflavíkur eða snúa til baka forgangsakstur sjúkrabíla hefði þar ekkert um að segja hólmsheiði er í hundrað og þrjátíu metra hæð yfir sjó þegar lágskýjað er yfir borginni yrði hólmsheiði á kafi í skýjum flugvélar í blindflugi verða að sjá brautina í að lágmarki sextíu metra hæð yfir braut en það er ógerlegt ef brautin er inni í skýjum blindaðflug úr norðurátt væri ófært vegna landslags þriðju gráðu aðflugshalli sem hefðbundinn er í blindflugi liggur í gegnum esju og skálafellsfjallgarðinn í rauninni yrði um ónothæfan varaflugvöll að ræða vegna þess að lágur nýtingarstuðull og takmarkað blindflug mundi valda því að flugvélar gætu ekki nýtt hólmsheiði sem varaflugvöll hólmsheiðarvöllur mundi ekki standast kröfur þetta er mikilvægt atriði lágmarki nýtingarstuðull og því til dæmis ekki gildur alþjóðlegur varaflugvöllur völlurinn er uppi á heiði í því veðri sem þar tíðkast verulegur munur er á veðri við sjávarmál en á heiðum völlurinn væri oft lokaður vegna hálku og íss á brautum þar sem lægi meðalstigshiti þar sem lægri meðalhiti er á hólmsheiði en í vatnsmýrinni virðulegi forseti ég taldi nauðsynlegt að fara yfir allar þessar röksemdafærslur sem mikill meiri hluti allra landsmanna virðist taka undir skoðanakannanir sýna fram á áttatíu og tvö prósent sjötíu og þrjú prósent bara hér í reykjavík stærsta undirskriftasöfnun þjóðarinnar um að flugvöllurinn ætti að vera staðsettur í vatnsmýrinni hvað var að af hverju kemur þetta mál jafn oft upp á yfirborðið og raun ber vitni jú vegna þess virðulegi forseti að borgaryfirvöld telja sig þrátt fyrir þetta hafa ein um það að segja hvort flugvöllurinn verði áfram í vatnsmýrinni eða fari þess vegna legg ég fram frumvarp til laga um skipulags og mannvirkjamál á reykjavíkurflugvelli þau gilda um skipulags og mannvirkjamál en að öðru leyti en mælt er fyrir í lögunum gilda ákvæði skipulagslaga númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu

markmið laganna er að tryggja ábyrgð alþingis á gerð skipulagsáætlana og þátttöku í veitingu framkvæmdaleyfa og byggingarleyfa á reykjavíkurflugvelli í greinargerð með frumvarpinu segir í hinni þéttbýlu miðborg reykjavíkur hafa á liðnum árum risið álitamál um fyrirkomulag skipulags og mannvirkjagerðar á reykjavíkurflugvelli við úrlausn slíkra mála er ljóst að ekki fara alltaf saman hagsmunir alþingis reykjavíkur og landsbyggðarinnar þótt reykjavíkurflugvöllur sé staðsettur í miðborg reykjavíkur er það eftir sem áður flugvöllur þjóðarinnar allrar til þess stendur pólitískur vilji að alþingi hafi áhrif á skipulag og mannvirkjagerð á reykjavíkurflugvelli með frumvarpi þessu er að því stefnt að slík áhrif verði virk en um leið sé gætt að því að reykjavíkurborg sem fer með hið lögbundna skipulagsvald reykjavíkur sé jafnsett þinginu við mótun og gerð skipulags á svæðinu samkvæmt fyrstu málsgrein þriðju greinar skipulagslaga númer hundrað tuttugu og þrjú tvö þúsund og tíu fer ráðherra með yfirstjórn skipulagsmála samkvæmt lögunum og skipulagsstofnun er ráðherra til aðstoðar samanber fjórðu grein laganna sveitarstjórnir annast hins vegar gerð svæðis aðal og deiliskipulagsáætlana samanber þriðju málsgrein þriðju greinar sömu laga þannig bera sveitarstjórnir ábyrgð á að gert sé aðalskipulag fyrir sveitarfélagið samanber aðra málsgrein tuttugustu og níundu greinar og þær bera jafnframt ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags samanber fyrstu málsgrein þrítugustu og áttundu greinar í tilviki deiliskipulags heyrir það undir sveitarstjórnir að samþykkja það endanlega og gildir hið sama um breytingar á slíku skipulagi samanber fertugustu til fertugustu og þriðju greinar skipulagslaga sveitarstjórnir hafa því víðtækt vald í skipulagsmálum innan marka sveitarfélags samanber hæstaréttardóm frá sjöunda febrúar tvö þúsund og þrettán skipulagsáætlanir þeirra verða hins vegar að vera í innbyrðis samræmi og mega ekki

og mannvirkjavald sveitarstjórna er hins vegar ekki takmarkalaust þar sem hægt er að takmarka slíkt vald með lagasetningu þannig er kveðið á um það í annarri málsgrein þriðju greinar skipulagslaga og fyrstu málsgrein sextugustu og annarrar greinar mannvirkjalaga að ráðherra er fer með málefni varnar og öryggissvæða fari með yfirstjórn skipulags og mannvirkjamála á varnar og öryggissvæðum eins og þau eru skilgreind í varnarmálalögum númer þrjátíu og fjögur tvö þúsund og átta

skipulagsnefnd keflavíkurflugvallar og sér sú nefnd um að afgreiða aðal og deiliskipulag fyrir flugvallarsvæðið þá er í annarri málsgrein tíundu greinar mannvirkjalaga mælt fyrir um að byggingarfulltrúi skuli leita umsagnar skipulagsnefndar keflavíkurflugvallar vegna mannvirkja á flugvallarsvæði keflavíkurflugvallar samkvæmt þessu er ljóst

númer fjörutíu og sjö tvö þúsund og fjögur um þjóðgarðinn á þingvöllum þingvallanefnd fer því með mannvirkjavald innan marka

virðulegi forseti ég ætla mér ekki að rekja mál frumvarpsins sem er nokkuð ítarlegt ég vona hins vegar virðulegi forseti að málið fari til umhverfis og samgöngunefndar og að þingmenn allir velti því fyrir sér og spyrji sjálfa sig hvort það sé ekki eðlilegra fyrirkomulag að það sé alþingis að hlutast til um skipulag á reykjavíkurflugvelli og ákveða þar með framtíð

eins og er um keflavíkurflugvöll og hvort menn séu ekki sammála um það að bæði fulltrúar og þingmenn reykjavíkurborgar og þingmenn landsbyggðarinnar geti rætt hér í rólegheitum og vonandi á málefnalegan hátt hvort flugvöllurinn eigi að vera áfram í vatnsmýrinni eða ekki ég er þeirrar skoðunar að hann eigi að vera eins og stjórnarsáttmálinn segir til um mjög skýrum orðum í nálægð við helstu stjórnsýslustofnanir landsins eini staðurinn sem uppfyllir það skilyrði sem kemur fram í stjórnarsáttmálanum er vatnsmýrin í reykjavík þar sem tími minn er senn á þrotum

eðlilega umfjöllun þetta stóra hagsmunamál fyrir allt landið ekki bara reykvíkinga heldur landsmenn alla að málið fái málefnalega umræðu hér á þinginu og komist fyrr en seinna til atkvæða og vonandi verður það samþykkt sem lög frá alþingi